Ponia pirmininke, pone Timmermansai, pone ministre, Europos vadovų susitikimas bus svarbus dėl naujosios metinės finansines perspektyvos. Ir jis tikrai nebus lengvas, nes reikės sugebėti rasti pusiausvyrą tarp tradicinių prioritetų taip kaip žemės ūkis, sanglaudos politika bei tarp sudėtingų naujų iššūkių klimato kaita, skaitmenizacija, perėjimas prie švarios energijos. Todėl itin svarbu ieškoti racionalių sprendimų plečiant nuosavų išteklių šaltinius. Tačiau svarbiausia, kad derybose būtų išlaikytas esminis Europos prioritetas, tai socialiai tvarios ir saugios Europos kūrimas mūsų žmonėms. Privalome užtikrinti jog būtų suteiktas finansavimas padėtį labiausiai pateikiamos socialinėms grupėms, ypač akcentuoju vaikus, kurie yra mūsų investicija į ateitį. Turi būti skiriami reikalingi finansiniai ištekliai europinei vaiko garantijai. Nepamirškime, jog iki šiol neįvykdėm savo įsipareigojimų panaikinti vaikų skurdą. Privalome investuoti į jaunimą, kad jie turėtų galimybę mokytis, dirbti ir užsidirbti. Prioritetu turi būti ir kokybiškų darbo vietų kūrimas visoms žmonių grupėms. Investicijos į ekonomikos augimą privalo užtikrinti, jog dirbantis žmogus nepatirtų skurdo. Ir noriu padėkoti iš tikrųjų pirmininkaujančiai Suomijai už jos pastangas rasti subalansuotą susitarimą tarp valstybių narių ir tikrai tikiuosi, jog susitikimo metu bus rasti konstruktyvus ir socialiai orientuoti sprendimai.